Susțin poziția raportoarei și colegei mele, dna Monica Macovei, cu siguranță una dintre cele mai potrivite persoane să se ocupe de amânarea descărcării bugetare pentru Agenția Europeană de Mediu, dar și EFSA și EMA. Este o măsură necesară pentru a clarifica și a remedia aspectele problematice identificate în gestiunea lor financiară. Am în vedere, în special, existența unor conflicte de interese care reprezintă o problemă atât la nivel european, cât și în statele membre, inclusiv în România. Deciziile luate în asemenea situații sunt contrare interesului public și duc la folosirea necorespunzătoare a banilor contribuabililor.

Având responsabilitatea controlului bugetar, Parlamentul nu poate trece cu vederea aceste cazuri.